Elnök Úr! A Ceausescu diktatúra korszakára emlékeztető két eset elleni tiltakozásomat fejezem ki, és ezen ügyekben kérem a Tisztelt Ház és az Elnök Úr támogatását. Amiképpen már július elején jeleztem közel három évtizeddel a nacionálkommunista rezsim bukása után újból magyar politikai foglyok szenvednek börtönbüntetést Romániában. Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt koholt vádak alapján, bizonyítékok nélkül, a magyarság megfélemlítése céljából ítélték öt öt évi fogságra. Szintén a magyarellenes kommunista korszak módszerére emlékeztet az a sürgősségi kormányrendelet, mely a magyar nyelvű oktatás elrománosítása céljából a magyar elemi iskolákban magyarul nem tudó román szaktanárokra bízza a román nyelv és irodalom tanítását. Ez a brutális intézkedés a maga módján a kisebbségellenes ukrán oktatási törvényre vall. Kérem, keljenek védelmére az erdélyi magyaroknak!